Herr Präsident! Zuerst einmal herzlichen Dank für diese interessante Aussprache! Ich möchte noch einmal zusammenfassen Die Kernbotschaft dieses Berichtes ist, dass Arbeit die beste Möglichkeit der Integration ist. Wir müssen uns bewusst sein, dass es nicht den Standardmigranten gibt, sondern sehr unterschiedliche Menschen, die mit unterschiedlichen Ideen kommen, mit unterschiedlichen Erfahrungen aus unterschiedlichen Ländern. Dementsprechend zielgenau müssen auch Integrationsmaßnahmen sein.

Wir haben mehrere Hunderttausend Menschen ohne Papiere hier in Europa. Die arbeiten hier, die leben hier, die haben sich integriert.

Es ist etwas, was man meines Erachtens in dieser Gesellschaft nicht akzeptieren kann mehrere Hunderttausend Menschen ohne legale Papiere hier weiterhin zu beschäftigen, aber immer so zu tun, als wollten wir sie nicht haben. Ich möchte ganz klar auf den Kollegen Pirker eingehen der ist leider inzwischen schon wieder weg, wahrscheinlich hat er genauso schnell auch den Bericht gelesen denn ich fordere kein Wahlrecht für illegale, sondern für ganz normale Einwanderer. Diese Diskussion haben wir schon lange. Genauso wenig gilt es, den Arbeitsmarktzugang für abgelehnte Asylsuchende zu verlangen. Beide Punkte stehen so in diesem Bericht nicht drin.

Es ist ein gutes Signal nach außen zu sagen, wir haben erkannt wie wohlgemerkt auch ein großer Teil der Bevölkerung innerhalb der EU dass wir Migranten brauchen, dass Migranten uns bereichern können, dass wir alle zusammen, wenn wir am selben Strang ziehen, auch die EU wettbewerbsfähig machen können in der globalisierten Welt.